Frau Präsidentin, verehrte wenige Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Trotzdem gab es zu diesem nichtexistenten Papier während des Europäischen Rates eine Pressekonferenz.

Die Inhalte des Papiers sind uns zwischenzeitlich abhanden gekommen.

Ein nichtexistentes Papier, vorgestellt in einer artifiziellen Pressekonferenz, mit verschwundenen Inhalten führt zu einer Ausweitung des Rettungsschirms.

So kann man die Rettung des Euro sicher nicht betreiben. Ich fand Ihre Rede gut, Herr Kommissionspräsident! Ich fand sie gut, weil Sie die soziale Unausgewogenheit dieser Vorschläge dargestellt haben. Ich bin manchmal ein bisschen überrascht Die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Bundeskanzlerin verlangt ähnlich wie Herr Sarkozy der Umfragekönig in Frankreich Maßnahmen, die die Bundesrepublik Deutschland selbst in dieser Form nicht ergriffen hat. Der griechische Haushalt, alle Haushalte, egal wo, sollen gekürzt werden.

Was hat eigentlich die Bundesrepublik Deutschland in ihrer tiefsten Krise getan?

eine Prämie, aus dem Staatshaushalt finanziert, um die Automobilindustrie zu stabilisieren. Das Kurzarbeitergeld, das die Arbeitslosigkeit in Deutschland im Griff gehalten hat, war eine staatsinterventionistische Maßnahme. Warum sollen eigentlich andere Staaten unter ihren spezifischen Bedingungen nicht ähnliche Maßnahmen ergreifen können? Moody's, diese Ratingagentur, stuft Griechenland in diesen Tagen unterhalb von Weißrussland und Ägypten ein.

Und immer pünktlich drei Tage vor einem Europäischen Rat läuft dieser Film ab! Immer pünktlich drei Tage vor einem Europäischen Rat wird so etwas gemacht.

Schauen Sie mich an, lassen Sie sich aus einem berufenen Munde sagen, ein hair cut löst nicht alle Probleme.

Die Kreditfähigkeit eines Landes soll gesteigert werden, indem man denjenigen, die die Kredite geben sollen, sagt, ihr verliert alle Abschreibungen.

Deshalb ist es sinnvoll, dass der Rettungsschirm ausgedehnt wird und mit allen Maßnahmen jetzt versucht wird, den Euro zu stabilisieren.

Institutionell war das ganze Konzept falsch.

Also schlecht gestartet, auf dem Weg dahin ein bisschen holprig, der Rettungsschirm wird ausgedehnt, das ist gut.

Frau Präsidentin, an Ihre Adresse, Ihre Partei wird das ja in Deutschland sicher auch mittragen, da haben wir auch noch gewonnen, und wenn wir dann den Pakt noch so nennen, wie jetzt erwogen wird, nämlich Pakt für den Euro, dann kriegen wir es vielleicht am Ende einigermaßen gut hin.